ég geri ekki ráð fyrir því að þáverandi fjármálaráðherra ólafur ragnar grímsson hafi vitað frekar en við félagar hans í ríkisstjórninni ég og svavar gestsson haft hugmynd um þetta mál ég held að það liggi í hlutarins eðli ef

varðandi síðan ábyrgð á verkum ríkisstjórnar og ráðherra bara svo það sé nú sagt og fræðilega hliðin á því máli liggi fyrir í þessu sambandi af því þetta virðist vefjast fyrir mönnum þá er ríkisstjórn á íslandi samkvæmt íslenskum stjórnarrétti og íslenskri stjórnsýsluhefð ekki svokallað fjölskipað stjórnvald öfugt við til dæmis ríkisstjórn svíþjóðar það leiðir af verkum ef ráðherra sem fer með málaflokk kynnir ekki ákvarðanir sínar eða gjörninga í ríkisstjórninni þá liggur hin stjórnskipulega ábyrgð hjá honum en ekki ríkisstjórninni í heild vegna þess að ríkisstjórn á íslandi er ekki fjölskipað stjórnvald